Măsurile propuse de Comisie și de Consiliu sunt extrem de binevenite. Dacă aceste măsuri ar fi fost luate în urmă cu ceva timp, ar fi putut preveni o mare parte dintre efectele crizei pe care o traversăm. Lipsa de guvernare economică a dus la decizii luate sub presiune și fără consultarea Parlamentului European. Mai mult, nu există mecanisme de urmărire a măsurilor luate.

Era necesar, dar salvarea băncilor nu a contribuit ulterior la atenuarea crizei.

Unele au decis să spună cetățenilor adevărul și să ia măsuri de austeritate. Lipsa regulilor comune creează efecte diferite asupra cetățenilor europeni, chiar dacă toate statele membre au contribuit la declanșarea crizei. Nu se poate consuma mai mult decât se produce, nu se poate cheltui mai mult decât se poate colecta. Este nevoie de stabilitate financiară și, de aceea, propunerile de a crea un nou mecanism de stabilitate financiară sau un fond monetar european sunt absolut necesare. Aceste măsuri însă trebuie dublate de o strategie coerentă de redresare economică și de mecanisme de control și penalizare. Astfel, putem spune că vom atinge o reală și eficientă guvernare economică în beneficiul tuturor statelor membre.